A legutóbbi parlamenti ülésen és most is több szó esett a szlovák nyelvtörvényről.

Ez a törvény mindenféle állításokkal szemben korlátozza a kisebbségek nyelvhasználatát, igaz, hogy nagyon kis területen meg is engedi.